Non devono essere solo le banche cooperative o quelle che si occupano dell'economia reale ma anche le grandi banche devono essere più disponibili.

Importante è anche il secondo aspetto aiutare le imprese a cercare mercati e clienti e penso che anche qui COSME, con l'aiuto all'internazionalizzazione, possa fare molto e molto utilmente, tanto più se combinato a tutte quelle altre azioni nella nostra politica esterna ed estera e a tutte le possibilità di incontro esistenti

Innanzitutto, con questo programma, oltre al buon 60 percento a favore degli strumenti finanziari, si sostengono di più tutte le realtà del network formato dalle Enterprise Europe network

Molte imprese possono rimanere tali dopo una fase di crisi, magari della proprietà, se si trasformano in cooperative.